1989. Deși are o Constituție democratică, articolele ei sunt încălcate în mod flagrant deseori. Deși, teoretic, are o separare a puterilor în stat, conform principiilor democratice, în mod practic un singur om, președintele Traian Băsescu, deține controlul întregii puteri din România, dictând după bunul plac, abuzând de putere zi de zi, în încercarea de a demola opoziția politică și a strangula orice voce care se ridică pentru a oferi o alternativă viabilă la guvernarea dezastruoasă Băsescu Boc. Ca stat membru al Uniunii Europene, soarta României nu trebuie tratată cu indiferență nici de instituțiile europene, nici de către reprezentanții celorlalte state membre ale UE, care ar trebui să ia atitudine în această problemă. Vă rog să nu vă lăsați păcăliți de explicațiile incoerente și justificările, penibile uneori, ale celor care guvernează România sau ale celor care îi sprijină fățiș, fie de frică, fie urmărindu și interesele meschine. Faptele lor sunt suficiente pentru a arăta celor care doresc să vadă care este trista realitate din țara mea.